Voorzitter, Creative Europe is eigenlijk een subsidieprogramma van de Europese Commissie ter bevordering en ondersteuning van de internationale samenwerking in de culturele en creatieve sector. Wat cultuur betreft zouden toneelhuizen en dansscholen bijvoorbeeld subsidies kunnen krijgen om samen met hun tegenhangers uit andere Europese landen een project op te zetten.

Maar het kan natuurlijk niet de bedoeling zijn dat de Europese Unie zich gaat bemoeien met lokaal cultuurbeleid of met nationaal cultuurbeleid en daarom ben ik blij dat het Parlement in de tekst de klemtoon heeft gelegd op projecten met een Europese toegevoegde waarde, zodat in de eerste plaats grensoverschrijdende projecten en samenwerking over de landsgrenzen heen gesteund worden. Wat ik niet steun, is de verdubbeling van het huidige budget naar 3 miljard, dat kunnen we vandaag echt niet verantwoorden.